Međutim, dugoročno gledajući, nema nikakve dileme da građani Afrike žele u velikoj mjeri doći u Europu. Zato snažno podržavam ovaj europski uzajamni fond za Afriku jer vjerujem da upravo koncept kojega je gospodin Corrao izložio u sedam točaka, ali želim naglasiti točku dugoročnosti ovoga projekta i cjelovitosti ovoga Fonda. Cjelovitost na način da se zaista pomogne svim ključnim zemljama, ali dugoročno. To je koncept na koji moramo ići i zato sam jedan od onih koji ovdje zaista snažno žele izraziti podršku ovom Fondu.